O finančních plánech Evropy na dalších sedm let tak rozhoduje někdo, jehož motivací je jeho vlastní osobní zisk, někdo, kdo jako lev bránil například zastropování zemědělských dotací, protože je to pro jeho zemědělské velkopodnikání výhodné.

Jinak ztratíme jak peníze, tak důvěru našich občanů, protože se nebudeme schopni při rozhodování řídit základními principy spravedlivého vládnutí. Rada kvůli tomu už čelí žalobě a myslím si, že nemá smysl nadále tuto situaci prodlužovat.